Gospod predsednik, in takoj na začetku iskrene čestitke spoštovanima poročevalcema, gospodu Linsu in gospodu Staesu, ki sta pripravila uravnoteženo poročilo, odgovarjati sta morala pa na zahtevno problematiko, tematiko rabe pesticidov, spodbujeno tudi z dovoljenjem okoli glifosata. Govorimo o zdravju, da je tema pomembna, so podkrepili ljudje s podpisom peticije, sami pa vemo, da tudi sami, ko skrbimo za svoje zdravje, posežemo po zdravilih. Manj kot jih je potrebno uporabiti, rajši vidimo, in podobno je tudi v kmetijstvu, kjer je potrebno za varstvo rastlin poseči tudi po pesticidih. Gre pri vseh tehnologijah tako pri konvencionalnem, integriranem kmetijstvu kakor tudi pri ekološkem kmetijstvu, kjer je ta uporaba sicer majhna, manjša, vendar obstaja.

Kmetijski sektor se spreminja, sam tudi kmetujem in točno vem, kaj vse morajo početi kmetje, kako se je to spremenilo v zadnjih tridesetih letih in kako gre v smer bolj zelene rabe pesticidov, manjše rabe pesticidov, večje preglednosti. Ta pravila, kjer je potrebno spoštovati znanost, preglednost procedur in pa podpreti inovacije, so prave usmeritve. Pri slednjem mislim, da je zelo pomembno, da se zagotovi na eni strani dovolj kapacitet Efse, da lahko vodi in uspešno kontrolira te postopke, po drugi strani pa tudi za inovacije za nove tehnologije, vključno z robotiko, s preciznim kmetijstvom in s prehodom na bolj zeleno evropsko kmetijstvo, v katerega smer se tudi usmerja nova kmetijska politika.